W omawianym dzisiaj sprawozdaniu znalazły się postulaty, które zasługują na uwagę, takie jak odrzucenie renacjonalizacji WPR przy jednoczesnym przekazaniu na poziom państw członkowskich decyzji w sprawie kształtu krajowych polityk rolnych, zachowanie dwufilarowości WPR, ograniczenie płatności bezpośrednich dla wielkich gospodarstw czy zagwarantowanie, że płatności bezpośrednie trafią do rolników zajmujących się produkcją roślinną bądź zwierzęcą.

64. punkcie sprawozdania, który mówi o niemożliwości pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich pomiędzy nowymi i starymi państwami członkowskimi ze względu na koszty produkcji, w szczególności koszty gruntów oraz siłę nabywczą pieniądza. Moim zdaniem utrzymywanie tej nierówności po roku 2020 narazi Komisję na zarzut dyskryminacji rolnictwa w krajach Europy Środkowo Wschodniej, a spór w tej sprawie może przenieść się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.